það ætti að vera bara góður tími fyrir okkur til að klára svona fyrir kvöldmat í öllu eðlilegu umhverfi og þá klárast þetta kannski bara fyrir kvöldmat

ef það er þannig að það eru bara þessir sex sem eiga að ljúka máli sínu ég er alveg viss um það virðulegur forseti að þingflokksformenn stjórnarflokkanna eru tilbúnir til þess að tala við það fólk sem af þeirra hálfu eru á mælendaskrá til að haga máli sínu með einhverjum styttri málflutningi ef það eru bara þessi sex þá klárum við þetta bara fyrir kvöldmat þá er þetta ekkert vandamál þá skil ég ekki vandamálið en ábyrgðin er bara hjá þingflokksformönnum að klára þetta við bíðum bara eftir því hvað þið viljið gera í minni hlutanum hversu langan tíma viljið þið fá til að ljúka umræðum um þetta mál